Calitatea de membru Schengen aduce cu sine asigurarea libertății depline de circulație a cetățenilor unui stat membru în interiorul acestui spațiu, prin eliminarea totală a frontierelor dintre statele membre.

Instituirea pentru că noi aici vorbim de un mecanism de dublă evaluare este necesară, deoarece vorbim de evaluarea și verificarea aplicării acquis ului comunitar Schengen pentru a asigura punerea în aplicare transparentă, eficace și coerentă a acestuia.

considerăm, totuși, că ea ar trebui să fie revizuită în vederea, și după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Apreciez faptul că, în propunerea Comisiei, statele membre cooperează cu aceasta în cadrul grupului de coordonare, pentru a permite Comisiei să pună în aplicare acest mecanism de evaluare de asemenea, apreciez faptul că se dezvoltă niște programe multianuale și are loc implicarea unor experți naționali, pentru a participa la vizitele la fața locului, ceea ce facilitează un mai bun schimb de informații între statele membre în domeniul acquis ului comunitar. Cu toate acestea, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, domeniul cooperării polițienești și judiciare intră în cadrul primului pilon, pilonul legislației comunitare. De asemenea, vreau să atrag atenția asupra faptului că articolul 14 din propunerea de decizie Consiliului privind instituirea unui mecanism de evaluare în vederea monitorizării aplicării acquis ului Schengen prevede un raport anual pe care Comisia trebuie să l prezinte Parlamentului și Consiliului.

Un ultim lucru pe care aș dori să l adaug este faptul că propunerea pe care Comisia a făcut o cu privire la propunerea de decizie a Consiliului pentru introducerea acestui mecanism de evaluare are implicații importante și pentru noile state membre, deoarece aici discutăm de o procedură de punere în aplicare în două etape pentru dispozițiile acquis ului Schengen, unele fiind în anexa I a tratatelor de aderare, celelalte urmând a intra în vigoare după adoptarea unei decizii a Consiliului pentru anumite dispoziții ale acquis ului Schengen.